forseti kæru landsmenn undanfarna daga hef ég velt því fyrir mér hvort við höfum lært eitthvað af hruninu ég horfi upp á þá sem bera ábyrgð á þriðja stærsta fjármálahruni sögunnar þvo hendur sínar af allri ábyrgð og bera einelti og ofsóknum við þingið

þjóðin virðist ginnkeypt enn á ný fyrir loforðum um velsæld þó að fjölmargar fjölskyldur hafi glatað öllu sínu vegna ónýtrar stjórnsýslu og vanhæfni ráðamanna fyrr og nú á eftir reiðinni kemur oft afneitun mér finnst bæði þing og þjóð vera í þessu afneitunarferli sem og fyrrverandi ráðamenn og fjármálajöfrar en hvað er til ráða ég bar ákveðna von í brjósti þegar hér hrundi allt því að í hamförum eru oft tækifæri til endurnýjunar og gagngerrar uppstokkunar mér finnst við ekki mega glata þessu tækifæri til að gera samfélagið okkar betra breyta um ónýtt kerfi og stjórnsýslu og taka hugrakkar ákvarðanir þjóðinni til heilla mikil átök eru fram undan vegna fiskveiðistjórnarkerfisbreytinga mér finnst því eðlilegast að þjóðin fái að kjósa um þær leiðir sem ræddar hafa verið hér á alþingi mér finnst jafnframt eðlilegt að þjóðin fái að kjósa um stjórnarskrárbreytingar áður en þær fara til meðferðar hér inni en gleymum ekki að með því að breyta stjórnarskrá út frá gildum þjóðar þýðir oft fórnir og umbyltingar kerfis sem ekki lengur þjóðar hagsmunum almennings heldur stendur vörð um sig eins og hér er raunin kæru landsmenn ég spyr mig oft að því af hverju gott fólk gengur inn í ráðuneyti og umbreytist í eitthvað sem kalla má umskiptinga getur verið að þeir sem veiti þeim ráðgjöf hræði þá til hlýðni með skelfilegum sögum um málsóknir sem gætu kollvarpað samfélaginu og jafnvel strítt gegn almannahag ég veit það ekki svei mér þá ég veit þó að öll stóru orðin sem stjórnarandstaðan svokallaða hverju sinni blæs út hér í þessum stól virðast koðna og verða að ofurlitlu tísti þegar fólk kemst svo til valda þó svo að þessi ríkisstjórn hafi gert mörg mistök er ljóst að margt hefur gott verið gert og það væri ómaklegt að virða það ekki en stóri sigurvegari umbreytinga er vilji og staðfesta almennings til að fá að taka þátt í ákvarðanatöku er varðar hagsmuni þjóðarinnar ber þar hæst þjóðaratkvæðagreiðsla um icesave og stjórnlagaþing það er mikilvægt að fólk átti sig á því að við sem hér erum inni og erum hinir kjörnu fulltrúar til þess að gæta hagsmuna þeirra gerum það best með góðu og þéttu aðhaldi því vil ég þakka öllum sem hafa skrifað okkur alþingismönnum bréf

vil þakka öllum sem hafa látið sig aðra varða og hvetja fólk til að halda áfram að sýna vilja sinn í orði og verki þá finnst mér það mikilvægt að benda á þá staðreynd að þingið er endurspeglun þjóðar og allir þeir sem kusu eiga fullan rétt á að hvetja okkur til góðra og réttlátra verka einstaklingar geta breytt mjög miklu ef þeir beita sér í þágu samfélaginu ef maður gerir ekki neitt og ætlast til þess að aðrir beri ábyrgð á aðgerðaleysinu er ljóst að maður fær aldrei að upplifa draumasamfélagið sitt enn hefur hrunið ekki verið gert upp enn er samþætting fjármálaheims og þingheims of mikil enn er of mikið af spillingu og sérhagsmunum loðandi við þingið og enn vantar mjög upp á gagnsæi og ábyrgð enn vantar framtíðarsýn og enn vantar auðmýkt og enn vantar skilning á að það sé ekki og má ekki moka yfir fortíðina og láta sem ekkert hafi átt sér stað sem kallar á réttlæti forseti fjölmiðlar hafa enn og aftur brugðist og eru orðnir eins og innantómar skeljar sem stunda kranafréttamennsku án allrar gagnrýninnar hugsunar það hlýtur að vera hlutverk fjölmiðla að taka flókna hluti og setja þá í þannig búning að almenningur skilji það sem er í gangi í samfélaginu mér hafa fundist samtímafréttir skauta á yfirborðinu og vanta alla dýpt svo að fólk geti áttað sig á því hvað gerðist og hvað verður að eiga sé stað svo að við getum byggt á traustum grunni úr einhverju öðru en fúnum efnivið þjóðernishyggju og ótta við hið óþekkta ég skora því á fjölmi allra landsmanna að greiða leið rannsóknarblaðamennsku innanbúðar hjá sér og gera því starfsfólki sem kann að kryfja flókna hluti það kleift að vinna vinnuna sína og koma henni áleiðis til okkar hinna kæru landsmenn ríkisstjórnin hefur oft verið reikul í spori og sýnt af sér fádæma vanhæfni er varðar grunnstoðir samfélags okkar að mörgu leyti er það skiljanlegt en mér er algjörlega fyrirmunað að skilja hvernig hæstvirtur fjármálaráðherra tókst að láta kúga sig til þess að taka stöðu með vogunarsjóðum í stað þess að slá skjaldborg um heimilin í landinu eins og hann lofaði og er hluti af stefnu þessarar ríkisstjórnar mig langar jafnframt að inna ríkisstjórnina á magma energy og þann stóra undirskriftalista sem henni var færður og hefur týnst undir stól einhvers staðar þá langar mig að minna á að það er kraftaverk að hún fái að starfa eftir að hafa margsinnis reynt að kúga ofan í þjóðina icesave með ógeðfelldum óttaáróðri og hamfaraspám sem hafa ekki gengið eftir þjóðin hefur ekki hafnað ykkur enn þá vegna þess að það er ekkert skárra í boði það ætti að hvetja hæstvirt ríkisstjórn að fara nú í það af fyllstu alvöru að berjast með kjafti og klóm fyrir heimilin í landinu og því sem eftir er af velferðarkerfinu okkar næsta skref ríkisstjórnarinnar hlýtur að vera að afnema verðtrygginguna af húsnæðislánum með sama pennastrikinu og hún var afnumin af launum